Myślę, Panie Pośle, że w sprawach aborcji i zachowania życia ludzkiego jesteśmy po tej samej stronie sporu politycznego czy ideologicznego.

To jednak jest inna trochę rzecz niż przemoc wobec nienarodzonych dzieci.